Herr Minister, was Sie hier abgeliefert haben, war ein Armutszeugnis. Diese Ratlosigkeit des Rates kann sich die EU einfach nicht mehr leisten. Ich gebe Ihnen nur eine Zahl In den zwölf Jahren 2003 bis 2014 wurden von der EU gegenüber China Ausgleichszölle wegen illegaler Subventionen nur in neun Fällen verfolgt, von den USA im selben Zeitraum

Wenn Sie jetzt nicht handeln, droht die europäische Industrie von Dumpingwellen begraben zu werden. Was unsere Haltung gegenüber China betrifft, hat dieses Parlament den Weg gewiesen. Nehmen Sie unsere Entschließung als Basis für das Handeln des Rates, hören Sie auf, darüber zu sinnieren, ob man China den Marktwirtschaftsstatus verleihen solle! Man kann Ordnung verleihen, aber die gewünschte wirtschaftliche Realität kann man sich nicht verleihen lassen. China ist keine Marktwirtschaft, und solange das so ist, müssen wir dafür sorgen, dass es WTO kompatible Schutzmechanismen gibt, die auch wirken. Tun Sie etwas!